Ja także przyłączę się do gratulacji dla kolegi Guerrero za przygotowanie tego sprawozdania. Stanowi ono staranny przegląd wykorzystania narzędzi unijnej polityki zagranicznej, które przyczyniają się do zmniejszenia oczywiście ubóstwa i redukowania przyczyn niestabilności w państwach partnerskich. Sprawozdanie zawiera także szereg propozycji i zaleceń w zakresie wieloletnich ram finansowych po roku 2020. Pozytywna ocena zgodności dotychczasowej implementacji tych instrumentów z celami zrównoważonego rozwoju oraz nowym europejskim konsensusem w sprawie rozwoju jest ważnym elementem sprawozdania. Niestety liczba kryzysów i klęsk żywiołowych jest globalnie coraz większa, co powoduje, że instrumenty te są obarczane znaczną presją finansową, a nowym doraźnym mechanizmom takim jak fundusze powiernicze brakuje przejrzystości. Instrumenty finansowania zewnętrznego po roku 2020 powinny w dalszym ciągu umożliwić łączenie wieloletnich programów geograficznych i tematycznych, aby umożliwić prowadzenie działań na rzecz rozwoju na różną skalę. Duże znaczenie w tym kontekście ma także wspieranie współpracy regionalnej i integracji państw partnerskich. Równie istotne jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla krajów dotkniętych ubóstwem i niestabilnością poprzez wzajemnie się uzupełniające działania humanitarne i rozwojowe przy utrzymaniu odrębnych instrumentów pomocy rozwojowej oraz pomocy humanitarnej również po roku